Es gab im Vorjahr zwei Petitionen von Blinden und Legastheniker Organisationen, die darauf hinwiesen, dass wir mit dem Kommissar bei einem künftigen WIPO Vertrag im Rahmen der UNO zu einer Copyright Ausnahme für Sehbehinderte einen rechtlich bindenden Charakter anstreben sollten. Sie waren überzeugt von den Appellen des Parlaments und haben damals zugesagt, dass Sie sich aktiv um die Unterstützung dieses Anliegens bemühen. Ich danke Ihnen, dass Sie dieses Versprechen bereits insofern gehalten haben, als Sie sich um dieses Verhandlungsmandat aktiv bemüht haben. Geschätzter Herr Kommissar, Ihre heute Stellungnahme ist ermutigend. Sie bestätigen die gleiche Zielrichtung. Lassen Sie uns also diesen Schwung nun mitnehmen und ein berechtigtes Anliegen für diese große Gruppe konkret und entschlossen verwirklichen! Erstens Lassen wir es zu, dass nicht nur zwischen Organisationen von Blinden, die es leider nicht überall gibt, sondern auch zwischen Einzelpersonen Blindenbücher in andere Länder geschickt werden können! Zweitens Verpflichten wir nicht die hilfreichen NRO zu zeitintensiven und kostspieligen Verfahren zur Kontrolle von bereits kommerziell verfügbaren Blindeninformationen und befreien wir diesen internationalen Vertrag von den meisten bürokratischen Fesseln und eventueller Überregulierung! Während wir heute als alltagstaugliche Menschen von Millionen Informationen geradezu überschüttet werden, haben Millionen Sehbehinderte inmitten dieser digitalisierten Welt keinen Zugang oder nur zu einem Zehntel dieser Werke. Die EU muss sich bei den Verhandlungen im Juni in Marrakesch entscheiden Wollen wir in Europa, wie so oft, auch hier zu den führenden Regionen dieser Welt zählen oder die Menschen allein lassen? Herr Kommissar, ich habe Sie bereits als entschlossenen, sozial innovativen Politiker kennengelernt. Ich vertraue Ihnen, und ich glaube, Sie werden die Unterstützung des Parlaments für ein erfolgreiches Verhandeln bekommen. Es geht um den Zugang von Millionen Menschen zum Kulturgut Nummer eins, dem Buch!